í fyrri ræðu minni sagði ég að ég mundi kannski fara aðeins betur í að velta vöngum yfir á hvað eigi að horfa varðandi þessa niðurstöðu varðandi pisa

öfluga grunnskóla og við erum að bæta líðan en það skilar sér ekki í þennan mælikvarða það kallar á það að við greinum það betur hvað veldur og hvernig við getum náð betri árangri það sem við verðum auðvitað að horfa til og það hefur komið fram hér í umræðunni það er þeir sem hæstvirtur ráðherra kallaði lykilstarfsmenn sem ég tek heilshugar undir sem eru kennararnir skólastjórnin og kennararnir þar reynir á erum við að nýta starfskrafta með réttum hætti erum við að skapa þeim rétt umhverfi og verkfæri erum við nægilegt og gott aðgengi að kennslugögnum og þekkingu hvað það varðar allt þetta þarf að skoða og fara yfir í framhaldi af þessari umræðu við megum heldur ekki gera lítið úr því að það er til lítils að bæta við þrjátíu mínútum á viku í einhverri ákveðinni kennslu ef kennsluefni hvort sem það er lestur eða annað ef heimilin standa ekki þétt á bak við og gera miklar kröfur og taka þátt í að tryggja það að börn nái árangri bæði með því atlæti sem búið er á heimilinu þeim áhuga sem þeir sýna og þeim viðhorfum sem endurspeglast hjá viðkomandi aðilum ég velti því fyrir mér og hef sagt hvaða viðhorf höfum að almennt til menntunar höfum við metnað til þess að skila námi hver er almenn umræða úti á landsbyggðinni er hún um það að ná góðum árangri að það skipti máli að ljúka menntun eða er hún að við eigum að komast sem fyrst út á vinnumarkaðinn skapa okkur tekjur þar ef við horfum

námi eða undirbúa sig til frekara náms vegna þess að strax við sextán sautján átján ára aldur var hægt að ganga inn í atvinnu sem skilaði verulega góðum tekjum er þetta að hafa áhrif hér inn í þetta umhverfi þannig að ég tel sjálfur og það hefur nú oft komið fram annars staðar að það er hægt að gera árangur að skila sinni vinnu skemmtilega þannig að góð líðan er forsenda að góðum árangri en það þýðir ekki að maður þurfi ekki að gera kröfur að draga fram metnað þá verðum við

besta sem þeir geta á hverjum tíma við þurfum auðvitað líka að velta vöngum yfir því hvernig stendur á því að ísland er með mjög lágt menntunarstig á almennum vinnumarkaði af hverju erum við með þrjátíu prósent sem hafa eingöngu lokið grunnskóla hvar eru þeir í störfum í dag á sama tíma og önnur lönd eru með miklu meiri framhaldsmenntun eru einhver skilaboð í því eru það þessir foreldrar sem eru að skila minni væntingum án þess að ég ætli að hafa neina fordóma er það þvert á móti það er ekki beint samhengi á milli til dæmis efnahags og árangurs það er hægt að sjá í þessum könnunum það er líka hægt að sjá það sem er mjög jákvætt við íslenskt menntakerfi að inntaka í skóla er mjög jöfn það er ekki flokkað inn í skólakerfið það á líka að skapa okkur tækifæri til þess að ná enn þá betri árangri umhverfi sem við erum öfunduð af í heimi ef ég tek til dæmis bara bretland sem horfir upp á það að þar er fólk flokkað inn í skólakerfið og fær mjög mismunandi þjónustu eftir því hver efnahagur foreldra er þannig að svona könnun kallar fram eins og hér hefur komið bara hjá flestum á ótal spurningar sem við verðum að fara í gegnum og verðum að fara í að ræða á jákvæðan hátt við höfum góðan grunn en við getum gert betur en við megum aldrei gleyma öllum hinum þáttunum við þurfum líka að meta eru einhver einkenni í íslenska skólakerfinu sem skilar sér í öðrum þáttum eins og skapandi þáttum að geta tekið þátt í lista og menningarlífi og njóta þess og svo framvegis sem ekki er mælt hér ég ætla að vona það nú þegar hvítbókin kemur frá hæstvirtum ráðherra að við opnum umræðuna á sama tíma

þannig að ég lít á þessa umræðu sem upphaf en ekki endi og ekki dóm heldur sem tækifæri